undir þessari umræðu annarrar umræðu um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sjö en ásamt mér þá skrifa undir það nefndarálit háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson háttvirtur þingmaður ásta möller háttvirtur þingmaður steinunn valdís óskarsdóttir háttvirtur þingmaður ármann krónu ólafsson og háttvirtur þingmaður björk guðjónsdóttir ásamt háttvirtum þingmanni bjarna harðarsyni með fyrirvara en háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson og háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson voru fjarstaddir þegar gengið var frá

hluta rekstraryfirlits ríkissjóðs mundi breytast þannig að tekjur mundu aukast um sjötíu og einn milljarð og útgjöld um fimmtán komma átta milljarða eða tekjujöfnuður yrði fimmtíu og sex milljarðar í umræddu lagafrumvarpi er einnig gert ráð fyrir því að sjóðshreyfingar verði á tekjuhlið sextíu komma sjö milljarðar og níu komma sex í útgjaldahlið þannig eins og segir í annarri grein að þá er einnig gert ráð fyrir hér ákveðnum sjóðsstreymisbreytingum auk þess sem hér var lagt upp með breytingar á fimmtu grein fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö með hliðsjón af lántökum endurlánum og ríkisábyrgðum auk þess sem í umræddu frumvarpi var lagt til og er lagt til í fjórðu greinar þess að ákveðnar breytingar séu gerðar á sjöttu grein fjárlaga sem meðal annars fjalla um sölu á eignum og eða kaup á eignum eins og er sundurliðað í fjórða grein umrædds frumvarps hef ég þá lokið við að fjalla um frumvarpið eins og það var sent til nefndarinnar og vil hér víkja að umræddu nefndaráliti en vissulega er það svo frú forseti að með hliðsjón af lögum um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta frá nítján hundruð níutíu og sjö þá er þar tiltekið í fertugustu og þriðju grein fertugustu og fjórðu greinar og fertugasta og fimmtu grein hvernig almennt er fjallað um frumvarp til fjáraukalaga en einnig er í þeim umræddu greinum fjallað um það hvernig frumvarp til lokafjárlaga sé meðhöndlað til staðfestingar á ríkisreikningi þannig að ákvæðin eru skýr í umræddum lögum og hefur

fjárreiðulögin til hliðsjónar við sitt nefndarálit jafnt sem horft hefur verið til þess í þeim breytingartillögum sem fjárlaganefndin gerir nefndarálitið liggur fyrir í þingskjali númer tvö hundruð sextíu og fjögur en umræddar breytingartillögur eru á þingskjali númer tvö hundruð sextíu og fimm þar sem tiltekin er gjaldahliðin númer tvö hundruð sextíu og sex þar sem tilteknar eru breytingar á tekjum a hluta ríkissjóðs og síðan í þingskjali númer tvö hundruð sextíu og sjö þar sem er gert ráð fyrir viðbótum er varða sjöttu grein heimildir og vil ég hér með leyfi forseta gera strax grein fyrir þeim þar sem þær eru einungis tvær það er að við fjórðu grein lagafrumvarpsins bætast við tveir nýir liðir það er liður sex tuttugu og átta að leigja hentugt húsnæði fyrir náttúrufræðistofnun íslands og liður sjö nítján að ganga til endanlegra samninga við landsvirkjun um vatnsréttindi ríkisins við kárahnjúka á grundvelli úrskurðar matsnefndar um ákvörðun bóta vegna réttindanna hef ég þá lokið við að gera grein fyrir umræddum sjöttu grein heimildum en hér segir síðan um tekju og gjaldahliðina að nefndin hafi haft frumvarpið til athugunar og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti og fagráðuneytum varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir enn fremur var óskað eftir áliti frá ríkisendurskoðun umræddur meiri hluti nefndarinnar sem ég gerði hér grein fyrir áðan gerir fimmtíu og fjórar breytingartillögur við frumvarpið sem samtals nema fjögur þúsund níu hundruð þrjátíu og eitt milljörðum króna til hækkunar einstakar tillögur eru skýrðar í álitinu auk þess sem fjallað verður nánar um þær í umræddri framsögu minni þá gerir meiri hlutinn breytingartillögur við sundurliðun einu tekjur a hluta líkt eins og ég kom að hér áðan en endurskoðuð tekjuáætlun gerir ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs aukist um átta þúsund tvö hundruð og tvo milljarða frá áætlun í frumvarpinu jafnframt gerir meiri hlutinn þær breytingartillögur við umræddar sjöttu grein heimildir sem ég hef þegar gert hér þingheimi grein fyrir það er álit nefndarinnar og mjög mikilvægt að þingheimur geri sér grein fyrir því að það er álit fjárlaganefndarinnar að á milli annars og þriðju umræðu þurfi að skoða sérstaklega framhaldsskóla almennt rekstrarkostnað sýslumannsembætta heilbrigðisstofnanir og hjúkrunarheimili og gera tillögu um skiptingu fjárheimildar á einstakar stofnanir enn fremur mun nefndin skoða á milli umræðna málefni er varða eignir á fyrrum varnarsvæði við

fylgi þá með í texta álitsins án þess þó að ég sé hér að víkja að hverjum lið fyrir sig sérstaklega til þess að stytta hér umræðu en lagt er til að fjárheimild forsætisráðuneytis verði aukin um sextíu og fimm milljónir króna og um er að ræða lið sem tengist ráðgjöf vegna breytinga í heilbrigðis og tryggingamálum og einnig fasteignum stjórnarráðsins upp á fjörutíu milljónir hvað varðar fjárheimildir menntamálaráðuneytis þá er lagt til að þær verði auknar um þrjú hundruð sextíu og tvær milljónir það er lagt til í fyrsta lagi að fimm milljónir króna fjárheimild verði millifærð af háskóla íslands yfir á fræðslumiðstöð vestfjarða til leiðréttingar en einnig er síðan lagt til tuttugu og fimm milljónir króna framlag vegna brýnna viðhaldsverkefna á húsi raunvísindastofnunar háskóla íslands sextíu og tvær milljónir vegna viðbótarfjárveitingu til að ljúka framkvæmdum við byggingu svonefndrar p þrjú aðstöðu að keldum síðan eru lagðar til fjárheimildartillögur vegna framhaldsskóla almennt og með tilvísun til þess sem ég sagði hér fyrr í ræðu minni að það er gerð tillaga um sextíu milljónir króna fjárveitingu til að mæta auknum kostnaði við veikindaorlof framhaldsskólakennara

síðan er einnig lögð til fjárveiting upp á hundrað fimmtíu milljónir króna til viðbótar á liðinn framhaldsskólar óskipt og nemi þannig umrædd fjárveiting til þessa liðar þrjú hundruð og sautján milljónir króna með tilvísun til frumvarpsins eins og það liggur fyrir undir liðnum símenntun og fjarkennsla þá er lagt til að sé millifærð umrædd fimm milljónir króna fjárheimild frá háskóla íslands yfir á fræðslumiðstöð vestfjarða til leiðréttingar það er gerð tillaga um tvær milljónir króna framlag til háskólaseturs snæfellinga til leiðréttingar á mistökum á fjárlagagerð fyrir árið tvö þúsund og sjö og einnig er lagt til að veitt verði hundrað milljónir króna viðbótarframlag til íslenskukennslu fyrir útlendinga en styrkir til íslenskukennslu útlendinga á fyrri hluta árs voru auglýstir í janúar tvö þúsund og sjö með umsóknarfresti til annan febrúar og um sjötíu fræðsluaðilar og fyrirtæki sóttu um ríflega hundrað fjörutíu milljónir króna framlag til íslenskukennslunnar og fjöldi umsókna fór fram úr væntingum og ljóst var og er að ekki er unnt að mæta óskum umsækjenda nema grípa hér til viðbótarframlagsins og lagt er til þá er gerð tillaga um sjö komma átta milljónir króna framlag vegna uppgjörs á listdansskólans tvö og hálfa milljón króna til kvikmyndaskoðunar vegna kostnaðar á árinu tvö þúsund og sjö

þess sem atvinnutekjur lánþega hafa hækkað á milli ára meira en gert var ráð fyrir þá er gerð tillaga um átta milljónir króna aukafjárveitingu til fornleifaverndar ríkisins vegna aukinna verkefna við fornleifarannsóknir gerð tillaga um sjötíu og fimm milljónir króna framlag til tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar í reykjavík vegna eftirlits með hönnun og framkvæmdum og auk þess eru gerðar tillögur til fjárheimilda til ríkisútvarpsins að afnotagjaldaþátturinn verði hækkaður um hundrað fjörutíu og tvær milljónir króna en í frumvarpinu er gert ráð fyrir jafnmikilli lækkun á fjárheimildinni þar sem talið var að inni í henni væri virðisaukaskattur sem lækkaði síðastliðið vor gerð er tillaga um fimmtán milljónir króna framlag til reksturs sinfóníuhljómsveitar íslands annars vegar til að mæta kostnaði við tvö ný stöðugildi og hins vegar vegna hækkunar á húsaleigu gerð tillaga um framlag til að styrkja verkefni pompei norðursins en kostnaður við það varð meiri á árinu en áætlað hafði verið fjórar milljónir króna þá er gerð tillaga um tuttugu milljónir króna framlag til ungmennafélags íslands í tilefni af hundrað ára afmæli samtakanna á þessu ári og til að styrkja landsmót umfí sem haldið var í kópavogi í júlí síðastliðinn að lokum undir liðum menntamálaráðuneytis er gerð tillaga um fimmtán milljónir króna framlag til sveitarfélagsins hornafjarðar til stuðnings við uppbyggingu íþróttavallar í tengslum við unglingalandsmót umfí sem haldið var á höfn síðastliðið sumar en alþingi hefur á umliðnum árum komið að umræddum stofnframkvæmdum er varða unglingalandsmót umfí hjá utanríkisráðuneyti er gert ráð fyrir því að fjárheimild verði aukin á aðalskrifstofu um fjóra komma þremur milljónum hvað varðar landbúnaðarráðuneytið er lagt til að fjárheimild verði aukin um hundrað og þrettán komma fjórum milljónum og er þar helst að nefna að gerð er tillaga um sjötíu milljónum króna framlag til hólaskóla háskólans á hólum vegna aukins rekstrarkostnaðar og uppsafnaðs halla síðustu ára einnig eru gerðar tillögu m tíu milljónir króna fjárveitingu til landgræðslunnar sem er millifærð af lið fasteigna ríkissjóðs fimm milljónir króna til skógræktar ríkisins vegna vagla í fnjóskadal og níu milljónir króna aukafjárveiting til vesturlandsskóga til að greiða niður halla undanfarinna ára þá er lögð til nítján komma fjórum milljónum króna hækkun á framlagi til bændasamtaka íslands við sjávarútvegsráðuneyti er gert ráð fyrir fjórtán komma sjö milljóna fjárveitingu til flutnings og hlutastarfsemi mat af skúlagötu fjögur í borgartún tuttugu og eitt dómsmálaráðuneytið gert er ráð fyrir því að fjárheimildir verði auknar um fimm hundruð níutíu milljónir um er að ræða tölvumiðstöð dóms og kirkjumálaráðuneytisins ýmis verkefni svo sem eins og íslensk ættleiðing undir lið eins fjörutíu og sjö og aukinn kostnaður vegna dómsmála en nú liggur fyrir mat á útgjöldum vegna sérstaks saksóknara sem fyrst féllu til í fyrra og gjöldin eru nú áætluð þrjátíu og sjö milljónir króna þá má geta þess að landhelgisgæsla íslands fær tillögu er gert ráð fyrir að það sé fjárveiting til landhelgisgæslu íslands um tæpar sextíu milljónir en um er að ræða aukakostnað vegna þess að þyrla gæslunnar tf sif nauðlenti í sjónum út af straumsvík og eyðilagðist en á sama hátt koma til tryggingabætur og síðan ber að geta þess að gerð er tillaga um þrjú hundruð sextíu milljónir króna hækkun á fjárheimild vegna halla á viðhaldi skipa og flugfarkosta hjá landhelgisgæslu íslands að lokum er gert ráð fyrir því hjá dómsmálaráðuneyti að ýmis sameiginlegur kostnaður lækki um hundrað fimmtíu milljónir og þá vil ég vísa til þess sem ég sagði áður að það er gert ráð fyrir því að sundurliðun fjárveitingar á einstök sýslumannsembætti verði sýnd í breytingartillögu við þriðju umræðu við frumvarpið við félagsmálaráðuneytið er gert ráð fyrir sjö hundruð og tíu milljónir króna breytingu það er meðal annars hér málefni fatlaðra í reykjavík það er um fimmtíu milljónir króna það eru málefni fatlaðra á reykjanesi en það er lögð til þar einnig þar fimmtíu milljónir króna fjárveiting vegna halla á starfsemi svæðisskrifstofunnar framkvæmdasjóður fatlaðra lagði til hundrað fimmtíu milljónir króna aukafjárveitingu þar sem fjárheimild dugar ekki fyrir fyrirliggjandi verkefnum og í fæðingarorlofssjóð fjögur hundruð fjörutíu milljónir vegna aukinna greiðslna þá er lögð til fjórar milljónir króna styrkframlag til foreldra og styrktarfélags öskjuhlíðarskóla stóru liðirnir tengjast heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti eða tæpir þrír milljarðar þar eru stærstu hlutirnir tvö hundruð og sex milljónir til fjórðungssjúkrahússins á akureyri vegna halla um átján hundruð milljónir vegna landspítala háskólasjúkrahúss vegna uppsafnaðs rekstrarhalla og síðan einnig um tvö hundruð fimmtíu milljónir á almennan rekstur heilbrigðisstofnana sem gert er ráð fyrir sé skipt milli annars og þriðju umræðu hundrað og sextán milljónir á heilbrigðisstofnun á akranesi tvö hundruð og átta milljónir til heilbrigðisstofnunar suðurlands áttatíu og fjórar milljónir til heilbrigðisstofnunar suðurnesja og þrjú hundruð og sex milljónir til st jósefsspítala en um er að ræða halla á rekstri þessara stofnana lagt er til að fjárheimild fjármálaráðuneytisins verði aukin um fimmtán milljónir um er að ræða aðalskrifstofu fasteignir ríkissjóðs og síðan þjóðlendumál en upphæðin í heildina eru fimmtán og hálfa milljón og mun ég ekki sundurliða það hér þá er undir liðum samgönguráðuneytis lagt til aukning um nítján milljónir þar er millifærsla á verðandi grímseyjarferju milli rekstrarliðar og framkvæmdarliðar upp á fjögur hundruð áttatíu og sjö milljónir en síðan er það siglingamálastofnun íslands sextán komma sex milljónir og rannsóknarnefnd flugslysa undir iðnaðarráðuneyti er um að ræða fimm milljónir króna framlag til fjórðungssambands vestfirðinga vegna staðarvalsathuganir hagstofuliðurinn er um þrjátíu milljónir en þar af eru um tuttugu og þrjár milljónir vegna breytinga á húsnæði og kostnaði við innréttingar en sjö milljónir eru vegna kostnaðar við innleiðingu þýðingu og útgáfu nýrrar atvinnugreinaflokkunar að lokum er í umhverfisráðuneytinu gert ráð fyrir því að fjárheimildin verði aukin um fjórtán milljónir þar af sex milljónir vegna aðalskrifstofu umhverfisráðuneytis það er undirbúningsvinna við að samræma vatnamælingasvið og veðurstofu íslands en síðan átta milljónir króna til úrskurðarnefndar um skipulags og byggingarmál en þar hafa safnast upp vandi í úrskurðarmálum en málum hefur fjölgað mikið á þessu ári eins og komið hefur fram í umræðu þá hef ég gert grein fyrir frú forseti tillögum meiri hluta fjárlaganefndar vegna gjaldahliðarinnar og hefði hugsanlega átt að taka fyrr fyrir tekjuhlutann en gerði þó grein fyrir honum í inngangi þar sem gert er ráð fyrir því að tekjur ríkissjóðs aukist um átta komma tvo milljarða frá upphaflegri áætlun eins og hún var í frumvarpinu til fjáraukalaga en það sundurliða þannig að skattar á tekjur og hagnað munu breytast sem nemur tuttugu tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla mun verða fjórtán milljónir króna og skattar á fjármagnstekjur einstaklinga auk um ellefu komma níu milljónir króna eða skattar á tekjur og hagnað einstaklinga aukast um tuttugu og fimm komma níu milljónir ég held frú forseti að ég fari kannski ekki í þessar sundurliðanir sérstaklega þær skýra sig og eru algerlega sundurliðaðar í þingskjali tvö hundruð sextíu og sex þannig að ég sé ekki að tefja umræðuna með því að fara í hvern einstakan lið en um er auðvitað að ræða eins og hér hefur verið greint frá breytingar upp á átta komma tvo milljarða króna í umræddri áætlun við fyrstu umræðu minni hluti fjárlaganefndar sem í eru háttvirtir þingmenn að þessu sinni mundi ég vilja segja háttvirtur þingmaður jón bjarnason og háttvirtir þingmenn guðjón a kristjánsson sendu frá sér álit og munu þeir háttvirtir þingmenn væntanlega gera grein fyrir því á eftir frú forseti ég hef

breytingartillögur ég hef vísað til breytingartillögu bæði er varðar tekjuhluta og gjaldahliðar ég hef vísað til breytingartillögu okkar um tvo liði er varða sjöttu grein heimildir og auk þess fjallað sérstaklega um hvern og einn lið ásamt því sem ég hef vísað til fertugasta og þriðja fertugasta og fjórða og fertugasta og fimmtu grein í lögum um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö og að lokum vil ég vitna í nefndarálitið með leyfi hæstvirts forseta meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem skýrðar hafa verið og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum ég vil ítreka það að háttvirtur þingmaður bjarni harðarson skrifar undir álit meiri hlutans með fyrirvara